Señora Presidenta, colega, ¿me puede explicar usted en qué le perjudica a una pareja formada por un hombre y una mujer el hecho de que una pareja formada por dos hombres o dos mujeres tengan los mismos derechos? ¿En qué le perjudica a la pareja heterosexual que las parejas del mismo sexo tengan derechos? ¿Dónde está la amenaza? ¿Dónde está el peligro?